Jednakże chciałbym przypomnieć, że w ubiegłym roku nasza Izba poparła rezolucję dotyczącą stosunków handlowych z Japonią.

Już w czerwcu ubiegłego roku rozpoczęły się prace nad tzw.

zakres publicznych zamówień kolejowych.

Chcemy prosić Radę o tymczasowe nieudzielanie upoważnienia na rozpoczęcie negocjacji, dopóki nie wypowie się na ten temat w formie sprawozdania Komisja Handlu Międzynarodowego.

Dlatego mam nadzieję, że po pracach w Komisji Handlu Międzynarodowego, uzyskamy szersze odpowiedzi z Komisji i tym bardziej będę szczęśliwy, kiedy będziemy mogli poprzeć Komisję i wesprzeć Radę w tych negocjacjach, bo uważam, że Japonia jest dobrym i trwałym partnerem i powinniśmy wspierać dalszy rozwój tych relacji.